Monsieur le Président, je voudrais d'abord remercier tous nos collègues qui sont intervenus et qui ont apporté leur soutien.

C'est un progrès je l'ai dit et à certains de nos collègues qui malheureusement ne sont plus là et qui se plaignaient d'une bureaucratie croissante, je répondrai qu'à travers ce règlement, nous avons mis sur pied un nouveau système de pharmacovigilance plus flexible, plus efficace et moins bureaucratique, avec des procédures accélérées qui doivent permettre une réaction rapide des laboratoires en cas d'épizootie, par exemple, sans pour autant compromettre nos normes en matière de qualité et de sécurité, qui sont parmi les plus élevées du monde. Et puis je dirai aussi que nous nous sommes préoccupés de l'environnement.

Nous savons que nous retrouvons des résidus de produits vétérinaires.

Alors merci à tous et j'espère que nous serons nombreux à voter ce règlement.